Mulțumesc domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit astăzi în această dezbatere constructivă. De asemenea, doresc să mulțumesc domnului comisar pentru răspunsurile date astăzi și cred că sunt în asentimentul tuturor colegilor când spun încă o dată că sunt de părere că acest acord este benefic pentru ambele părți și poate constitui, așa cum au spus mulți colegi, un model pentru acordurile viitoare. De aceea, invit Comisia pe viitor să comunice în mod regulat Parlamentului informațiile actualizate cu privire la aceste viitoare acorduri. Nu în ultimul rând, îmi exprim speranța că Parlamentul Elveției va aproba, la rândul său, acordul prin intermediul căruia cooperarea în domeniul concurenței este facilitată.

Eu cred că, prin intermediul votului de mâine, Parlamentul European dorește să comunice Confederației Elvețiene că Uniunea Europeană este dornică să consolideze politica anti cartel și sper să avem un partener în această luptă împotriva cartelurilor.